Señor Presidente, la estrategia europea de ciberseguridad es central para las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea y sus miembros. Debe proporcionar un entorno digital seguro y fiable, garantizando los derechos y valores fundamentales de la Unión, incluidos el derecho a la intimidad y a la protección de datos, el derecho universal a las telecomunicaciones y a todos sus servicios y la neutralidad de la red.

Saludamos la iniciativa de nuestro Parlamento de investigar el espionaje masivo de los Estados Unidos de América sobre ciudadanos, gobiernos e instituciones europeas. La negociación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión debe salvaguardar los derechos de la ciudadanía, la independencia de las Instituciones de la Unión y su soberanía.